Wspomniałeś o trzech krajach obszaru postsowieckiego, w których sytuacja w kwestii praw człowieka się pogarsza, i ja podzielam tę opinię.